Consiliul a trimis acordul către Parlamentul European foarte târziu, ceea ce este inexplicabil și sper ca incidente de acest gen să nu se mai repete. Pe de altă parte, am fost foarte plăcut surprins de cooperarea intensă a autorităților americane cu Parlamentul European.

Aștept același interes din partea autorităților americane și în ceea ce privește tratamentul egal al statelor membre referitor la programul Visa Waver. Statele Unite au rămas datoare cu introducerea unor criterii clare și transparente pentru refuzul vizei în unele state membre.